þessi eða mjög svo álíka þingsályktunartillaga var flutt hér

og þá voru það háttvirtir þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem stóðu að flutningi tillögunnar en nú hefur það lítillega breyst hæstvirtur forseti þingsályktunartillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa og leggja fyrir alþingi frumvarp til laga um friðlýsingu skjálfandafljóts friðlýsingin taki til skjálfandafljóts og alls vatnasviðs þess ofan mjóadalsár í bárðardal að þverám meðtöldum og verði hvers kyns röskun á náttúrulegum rennslisháttum fljótsins þar óheimil svo og mannvirkjagerð skal friðun svæðisins stuðla að varðveislu landslags þess náttúrufars og menningarminja ásamt því að það verði notað til útivistar ferðaþjónustu landbúnaðar og hefðbundinna nytja sérstaklega skal hugað að því við undirbúning málsins hvernig friðlýsing skjálfandafljóts geti tengst fyrirhuguðum vatnajökulsþjóðgarði og stofnun frekari þjóðgarða eða verndarsvæða norðan jökla hæstvirtur forseti mér er það mikil ánægja að það skuli falla þannig til í dagskrá þingsins að fyrr í dag skuli hafa verið mælt fyrir tillögu til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán og tel ég að þessi tvö mál geti unnist vel saman inni í háttvirtri umhverfisnefnd og verði þá litið til þeirrar þingsályktunartillögu sem hér liggur frammi við afgreiðslu náttúruverndaráætlunar ef um friðlýsingu alls vatnasviðs skjálfandafljóts var lögð fram á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi en var ekki afgreidd tillagan er nú endurflutt og löguð að nokkrum athugasemdum sem fram komu í umsögnum og þá helst að heimila smávirkjanir og heimarafstöðvar í lækjum og þverám skjálfandafljóts neðan mjóadalsár með friðlýsingu alls vatnasviðs skjálfandafljóts væri verið að takmarka um of afkomumöguleika fólks á svæðinu eins og hefði mátt túlka fyrri þingsályktunartillögu frá vatnajökli norðvestanverðum rennur skjálfandafljót fljótið á uppruna sinn í vonarskarði rennur norður sprengisand og fellur til sjávar í skjálfanda skjálfandafljót er hundrað sjötíu og fimm kílómetra langt og rennur um stórbrotið og fjölbreytt landslag á leið sinni til sjávar náttúrufegurð fljótsins umhverfis og vatnasvæðis er einstök þó svo að fljótið sé jökulfljót er vatnið í því ekki eingöngu jökulvatn þar sem

mikilvægt að friða því að þær hvor um sig eru mjög einstakar og allt bæði upptök þeirra og eðli eru með þeim hætti að þær út af fyrir sig þessar tvær ár eru mikilsverður það væri mikilsverður áfangi að vernda bara þetta svæði goðafoss einn af þekktustu og jafnframt tilkomumestu og fegurstu fossum landsins er í fljótinu í fornum ritum segir að þorgeir ljósvetningagoði að hafa kastað heiðnum skurðgoðum sínum í fossinn við kristnitöku íslendinga árið þúsund skjálfandafljót á þó einnig fleiri náin tengsl við sögu þjóðarinnar því nokkrum kílómetrum fyrir neðan goðafoss kvíslast fljótið og umvefur þingey

vatnasviði þess á náttúruminjaskrá sem hafa mikið náttúruverndargildi meðal annars tungnafellsjökull og nýidalur laufrönd og neðribotnar ingvararfoss aldeyjarfoss hrafnabjargarfoss goðafoss þingey og nyrst votlendi á sandi og sílalæk með stórkostlega fjölbreyttu fuglalífi ferðaþjónusta í þingeyjarsýslum er í örum vexti og er goðafoss meðal vinsælla áfangastaða ferðamanna enda einungis steinsnar frá þjóðveginum

auðvelda sauðfjárrekstur út í náttfaravíkur á fáum árum hafði ósinn færst hratt austur eftir landinu og var óttast að hann gæti endað í eða við ósa laxár nú hefur þessi flutningur fljótsins verið stöðvaður og var því lokið nú í sumar að búið að búið er að setja varnargarð þannig að búið er að hemja ósinn nærri sínum forna stað hér er gert að tillögu að ríkisstjórnin leggi fyrir alþingi frumvarp til laga þess efnis að fljótið og allt vatnasvið þess ofan mjóadalsár verði friðlýst með lögum með hliðsjón af flokkunarkerfi hinna alþjóðlegu náttúruverndarsamtaka iucn er lagt til að svæðið geti fallið að fimmta friðlýsingarflokki nánari skilgreining þessa verndarstigs er á þessa leið landsvæði ásamt strönd eða sjó eftir því sem við á þar sem samskipti manns og náttúru í gegnum tíðina hafa gert svæðið sérstætt fagurfræðilega vistfræðilega og eða menningarlega og gjarnan með mjög fjölbreyttu lífríki varðveisla þessara hefðbundnu samskipta í heild sinni er nauðsynleg fyrir verndun viðhald og þróun slíks svæðis eins og fram kom í dag hefur vinnan við annan áfanga að rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma hefur staðið yfir um nokkurn tíma og er áætlað að nefndin skili skýrslu nú í vetur í nokkrum umsögnum um þingsályktunartillögu þessa kom fram að rétt væri að bíða eftir tillögum nefndarinnar í því sambandi er rétt að hafa í huga að virkjanaáform hafa verið um svæðið og ráðagerðir hafðar uppi um virkjun á ýmsum stöðum í fljótinu og því þykir flutningsmönnum mikilvægt að styrkja heildarmynd í verndun hálendisins norðan vatnajökuls nær eina óraskaða svæðis landsins ýmsar hugmyndir hafa verið viðraðar í tengslum við frekari verndun skjálfandafljóts sem og svæðisins sem fljótið rennur um vinna stendur yfir við gerð náttúruverndaráætlunar og hafa fjölmargir lýst yfir vilja til að friða fljótið það kom ekki sérstaklega fram í dag en það er hluti af þessari heildarvinnu sem verið er að vinna fyrir skemmstu var stofnaður áhugahópur um friðlýsingu skjálfandafljóts markmið hópsins er að vinna að friðlýsingu alls vatnasviðs skjálfandafljóts stuðla að friðun og varðveislu landslags þess

samtakanna áhugahópur um verndun skjálfandafljóts leggur áherslu á verndun sjálfs fljótsins í bárðardal verndun byggðar og menningar á svæðinu og því er að heimarafstöðvar í bæjarlækjum og þverám hafa fram til þessa hvorki skaðað ásjónu lands né vatnabúskap fljótsins en tryggt búsetu og landbúnað bæði í glöggt merki það má vísa til þó nokkurra umsagna sem bárust þegar þessi þingsályktunartillaga var send út til umsagna fyrir ári síðan að þá skiptust umsagnirnar nokkuð í tvo hópa ýmist þeirra sem lögðu áherslu á þessa heildarsýn að varðveita vatnasvið fljótsins alls eða fljótsins og alls vatnasviðs í syðri hluta fljótsins eða þeirra sem vildu bíða eftir vinnu nefndar um rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma með tilliti til hugsanlegra

er litið til stóðu á norðausturlandi og eins og hefur verið í undirbúningi stóriðju við húsavík álver á bakka eða aðra stóriðju orkufrekan iðnað sem væri það orkufrekur að háhitasvæðið við kröflu og nágrenni dygði ekki til stóriðjunnar þannig að það þyrfti að líta að tímabært sé og þarft að alþingi sjálft taki af skarið í þessu máli eðlilegt er að láta nú reyna á yfirlýsingar sem fallið hafa á undanförnum mánuðum og missirum um vilja til að skjálfandafljóti verði ekki raskað á nokkurn hátt það má segja að friðun skjálfandafljóts verði stórt skref

á alþingi tillögur svipaðs efnis um friðlýsingu jökulsár á fjöllum um verndun þjórsár og friðlýsingu austari og vestari jökulsár í skagafirði það er að mínu

og landnýtingu að við horfum ekki á landið í bútum eins og okkur hefur tekist hingað til við erum að taka út augljósustu svæðin og vernda þau en það vantar oft þessa heildarsýn eins og þegar við erum að tala um verndun votlendis að taka ekki lítil svæði að horfa þá á votlendi í stærra samhengi og sérstaklega þá með tilliti til endurheimtar votlendis að höfum landslagsmyndina skýrari en við höfum gert til þessa fyrir stuttu síðan var mælt fyrir þingsályktunartillögu um eflingu ferðaþjónustu og mikilvægi þess að efla ferðaþjónustu á miðhálendinu og skipuleggja miðhálendið með tilliti til þess að taka við ferðamönnum og lögð sérstök áhersla á að vernda þessar heildarmynd sem er enn norðan vatnajökuls og þetta væri hluti af þeirri heildarmynd

legg til að að lokinni þessari umræðu verði þessari þingsályktunartillögu vísað til háttvirtrar umhverfisnefndar